um klukkan tvö í dag að loknum umræðum um störf þingsins fer fram utandagskrárumræða um sundabraut málshefjandi er háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson hæstvirtur samgönguráðherra kristján l möller verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í